Hvala za besedo, spoštovani predsednik državnega zbora. Spoštovani predsednik vlade, Marjan Šarec! Ljudje, državljani cenimo zdravje kot eno največjih vrednot poleg svobode, varnosti in seveda tudi družine. Politika sama problema v zdravstvu ne bo rešila in ne more rešiti. To je jasno pokazala že prejšnja vlada, vlada Mira Cerarja, na koncu mandata in seveda takratna ministrica za zdravje Milojka Celarc Kolar, ko je bila nezmožna rešiti težave na otroški srčni kirurgiji in posledično na otroški intezivi. Hkrati tudi zmanjšati čakalne vrste in zagotoviti uspešno delovanje slovenskih bolnišnic. V prizadevanju za zagotovitev varnosti in oskrbo na področju obravnave otrok s srčnimi prirojenimi srčnimi napakami je v zadnjih letih prihajalo do nerazumnih zapletov in. Ob ustanovitvi nacionalnega inštituta za, otroške srčne bolezni tudi do zlorabe mednarodnih uglednih priznanih strokovnjakov, kakor, ko ko kot je doktor Gregorič in doktor Agruol. Še več, slednji se je znašel celo na vlogi za začasno delo na inštitutu, kot pa je zatrdil, vloge sploh ni oddal. Sprašujem vas, spoštovani predsednik vlade, komu lahko bolniki sploh še lahko zaupamo. Kljub vsem željam, da bi program otroške srčne kirurgije v Kliničnem centru Ljubljana zaživel, prihajajo na dan ugotovitve, da naj bi bil nevaren za zdravljenje otrok. Dodatno se je zapletlo še z ustanovitvijo Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Spoštovani predsednik vlade, vi ste prvi, ki je odgovoren, da se ljudem povrne zaupanje v s slovensko zdravstvo in zagotovi nujno potrebo, tudi če je potrebno zdravljenje doma ali v tujini. Zanima me, kako boste rešili program otroške srčne kirurgije, da bo varen za obolele otroke? Kako bo vlada povrnila zaupanje ljudi v zdravstveni sistem? Na vas je velika odgovornost, in kot sem dejala, vi ste prvi, ki more povrniti zaupanje vsem nam ljudem, bolnikom, njihovim družinam v delujoč, pravičen, učinkovit zdravstveni sistem v Sloveniji. Hvala za odgovor.